Die Realität des ersten Jahres zeigt, dass selbst parlamentarische Mitsprache und demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament in zähem Ringen mit Rat und Kommission erkämpft werden müssen. Mitentscheidung des Parlaments in allen Haushaltsfragen ist ein demokratischer Mindeststandard.

Dieses Parlament wurde gewählt, um den europäischen Gedanken mit Leben zu erfüllen und ein Gegengewicht zu den nationalen Egoismen zu schaffen. Es ist unsere Pflicht, keine Kompromisse einzugehen, wenn es um die Beteiligung des Europäischen Parlaments an den Verhandlungen über den Finanzrahmen für die Haushalte 2013 bis 2020 geht. Neue Aufgaben können nicht oder nur sehr begrenzt durch Umschichtungen im Haushalt finanziert werden. Angesichts der klammen Haushalte der Mitgliedstaaten ist es völlig unbegreiflich, dass der Rat sich weigert, gemeinsam mit dem Parlament über die Eigenmittel zu diskutieren.

Anderenfalls verabschieden wir uns von der Grundidee der europäischen Integration und damit verlieren wir an Ansehen bei den Bürgern.

Während ihre Unternehmen auf dem europäischen Binnenmarkt Gewinne erzielen, geizen Deutschland und andere, wenn es um die Bewältigung der gemeinsamen Herausforderungen für Europa geht.

Deutsche Banken sind so tief in die Krise des irischen Finanzsektors verstrickt, dass der Schirm für die Retter ebenso notwendig ist wie für die Geretteten. Meine Fraktion hat in den vergangenen Jahren den EU Haushalt abgelehnt. Wir meinen, dass die Prioritäten falsch gesetzt sind, dass der Überwindung des ökologischen und sozialen Wohlstandsgefälles zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Damit wird die soziale Spaltung in der EU und innerhalb der Mitgliedstaaten vertieft. Es ist völlig inakzeptabel, Großprojekte wie den ITER auf Kosten von Projekten zu finanzieren, die bei den Studenten und bei den Arbeitslosen, bei den ländlichen Regionen und in den Kommunen direkt ankommen.